Vreau să salut, în primul rând, prezența domnului Comisar Andor în această seară, atât de târziu, aici, în plen. Când vorbim de accesul liber al muncitorilor români și bulgari pe piața muncii, avem două situații foarte clare, nu mai multe una, a statelor care au acceptat lucrători din România și Bulgaria, care au înregistrat creștere economică și avem cazul Italiei, cazul Spaniei, cu creștere de aproximativ